Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Sind Sie hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit Ihrer Braut den Bund der Ehe zu schließen? Diese Frage steht am Anfang jeder christlichen Trauung in Europa. Es ist eine wichtige Frage aus freiem Entschluss? Leider ist das weltweit keine Selbstverständlichkeit. 700 Millionen Frauen weltweit sind zwangsverheiratet, mehr als 250 Millionen von ihnen waren zum Zeitpunkt der sogenannten Eheschließung unter 15 Jahre alt. Jährlich werden weltweit 15 Millionen Mädchen verheiratet, bevor sie volljährig sind das entspricht einer Kinderehe alle zwei Sekunden. Und das ist keine kulturelle Besonderheit, das ist kein Kavaliersdelikt. Nein, wer Kinder zwangsverheiratet, missbraucht sie. Wer Kinder missbraucht, begeht ein Verbrechen. Europa ist entschlossen, Kinderehen weltweit zu bekämpfen so steht es geschrieben. Weit unklarer wird es, wenn wir auf die nationale Ebene gehen.

Diese haben mit der aktuellen Flüchtlingskrise deutlich zugenommen. Mein leidenschaftlicher Appell lautet Null Toleranz gegen Kinderehen, auch dann, wenn sie im Ausland geschlossen wurden! Das Wohl der Mädchen muss unser Ziel sein, ihrer Zukunft muss all unsere Hilfe gelten. Da, wo wir sie den Händen ihrer Ehepeiniger entreißen, müssen wir sie sanft in behutsamen Händen auffangen. Das und nur das sollte heute unser gemeinsames Ziel sein Nein zur Kinderehe! Es sind Mädchen, keine Bräute.